Ces désastres, qui sont soit d'origine humaine soit d'origine naturelle, ont un bilan humain et économique considérable.

Ce mécanisme européen de protection civile devait absolument être simplifié

Nous avons besoin d'avoir un mécanisme qui soit plus ambitieux, plus réactif, car, face à ces situations d'urgence, l'Union européenne ne peut pas se permettre d'improviser, et les premières réticences du Conseil en étaient d'autant plus incompréhensibles. On renforce donc la coopération et la coordination entre les États membres.

C'est donc bien une Europe pragmatique et protectrice au service de ses citoyens.